Frau Präsidentin! Ich habe einst die europäische Harmonisierung des Urheberrechts begrüßt. Aber das, was jetzt vorliegt, ist alles andere als mutig. Die Befürworter der Reform, vor allem Verlage und Verwerter, sagen Die Kreativen sind gestärkt worden. Aber fünf Millionen Menschen und ich bitte Sie, das sind auch Kreative haben uns inzwischen per Unterschrift mitgeteilt Man überlässt Maschinen keine Entscheidungen über Grundrechte dafür gibt es den Rechtsstaat. Und egal, wie Uploadfilter in Artikel 13 oder 17 umschrieben werden kleinere Provider können nicht mit der ganzen Welt Lizenzen aushandeln. Das ist absurd. Die kostspielige Filterpflicht bleibt.

Und deshalb lehnen wir das Ergebnis des Trilogs ab. Lasst uns bessere Lösungen finden! Es geht nicht um Marktbereinigung, sondern um freie Kommunikation im 21. Jahrhundert, analog und digital.